Sehr reiche Menschen werden unverschämt reicher, und sehr arme und zwar sehr viele Arme beschämend ärmer. Wir haben das jetzt alle diese Woche gesehen mit der Oxfam Studie. Es ist beschämend. Die Finanztransaktionssteuer ist hier das richtige Mittel zur Umverteilung, ist das richtige Mittel für mehr Gleichheit. Wir befinden uns außerdem bald schon im zehnten Jahr der Krise der Banken Finanz Spekulationskrise. Und auch hier Die Finanztransaktionssteuer ist das absolut richtige Mittel gegen Spekulationen. Deshalb haben wir hier in diesem Hause mit so überwältigender Mehrheit dafür gestimmt, dass dieses Projekt angegangen wird. Alles, was auch wirklich wirksam ist und die Finanztransaktionssteuer ist so wirksam braucht offensichtlich lang und hat viele Gegner. Daher meine Botschaft an Sie, Vertreter der maltesischen Präsidentschaft von der wir natürlich wissen, dass Malta hier jetzt nicht beteiligt ist meine Aufforderung an Sie, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die verstärkte Zusammenarbeit der Willigen und das ist jetzt Ihre Aufgabe auch tatsächlich möglich ist, also all das zu tun, damit diejenigen, die daran arbeiten wollen, dass diese Finanztransaktionssteuer etwas wird, auch die Rahmenbedingungen haben, dass das in nächster Zeit gelingt. Und ich bin davon überzeugt Wir schaffen das. Es dauert lang, aber wir schaffen das.